Wir haben einige sehr intensive Stunden miteinander verbracht, und ich verstehe mich als Vertreterin der Europäerinnen und Europäer, die ganz eindeutig die Position, die das Parlament eingenommen hat, gewünscht und forciert haben. Wir wollten gemeinsam mit 500 Millionen Europäerinnen und Europäern eine klare Kennzeichnung als Mindestlösung, und in Wirklichkeit hätten wir gerne ein Verbot von geklonten Tieren, von Produkten von geklonten Tieren, egal in welcher Generation. Wir hatten auf Ihre Unterstützung gehofft, Herr Kommissar.

Wir erhoffen von Ihnen, in Zukunft den Menschen im Mittelpunkt Ihrer Entscheidungen zu sehen und nicht den Markt.